Balík telekomunikačných reforiem Európskej únie z roku 2009 mal priniesť zlepšenie konkurenčného prostredia telekomunikačných služieb na vnútornom trhu. Mal tiež legislatívne zadefinovať neutralitu internetovej siete a právo verejnosti na otvorený prístup k internetu.

V apríli tohto roku prijala Komisia ešte svoje oznámenie o neutralite siete. Preto je vhodný čas na to, aby sme sa spolu pozreli na to, či tieto reformy predpisov priniesli očakávané zmeny a sú v členských štátoch aplikované tak, aby užívateľom priniesli viac informácií a transparentnosti o produktoch, väčšiu kvalitu služieb, ako aj ľahkú bezproblémovú možnosť zmeniť operátora v prípade nespokojnosti s jeho službami. Najmä problémy so spomaľovaním či výpadkami siete, ktoré je možné hodnotiť ako zníženie kvality poskytovanej služby, by malo byť regulátorom vylúčené prostredníctvom